Üle saja aasta tagasi võitlesid naised välja õiguse käia koolis ja saada haridust. Mõelgem, milline oleks Euroopa täna, kui poleks olnud liikumisi, mis tüdrukutele hariduse andmist taotlesid kui pooled tööealistest inimestest oleksid siiamaani harimatud.

Küsimus kas me vaevleksime majanduskriisis, kui majandusotsuste langetamine oleks olnud sooliselt tasakaalustatum? Ja ma vastan kõik uuringud on näidanud, et sooliselt tasakaalustatud otsused on tulemuslikumad.